I nie wiem, czy to jest brak wiedzy, czy to jest manipulacja, ponieważ musimy pamiętać, że my mówimy o tysiącach, tysiącach różnych zawodów o ślusarzu, murarzu, malarzu, a nie tylko o lekarzu, adwokacie czy architekcie. I te tysiące zawodów, wykonywane przez dziesiątki milionów ludzi, są straszliwie w Unii Europejskiej, a szczególnie w niektórych państwach członkowskich zbiurokratyzowane, przeregulowane. Skutek jest taki, że jest ograniczenie dostępu młodych ludzi, młodych adeptów do tych zawodów, ograniczenie konkurencji, a ograniczenie konkurencji oczywiście zwiększa ceny, zmniejsza jakość. Dlatego podoba mi się kierunek tej dyrektywy, ale łącznie z nią, równolegle, powinny iść w Unii Europejskiej i państwach członkowskich prace na rzecz deregulacji, zmniejszenia biurokracji związanych z zawodami regulowanymi.